Monsieur le Président, l'adoption internationale est un problème délicat qui nécessite de trouver un équilibre entre, d'une part, la prise en compte de l'intérêt des enfants et des familles, et, d'autre part, le respect de la souveraineté des États.